Ja, ... Spoštovana predsedujoča, hvala za dano besedo. Spoštovani minister za finance. V nadaljevanju vam bi rad zastavil vprašanje v zvezi z odločitvijo, ustavnega sodišča v povezavi z imetniki kvalificiranih deležev v bankah. In sicer, ustavno sodišče je že oktobra, dva tisoč šestnajst sprejelo odločitev, da ni bilo ustrezno urejeno pri izbrisu delničarjev in pa obvezničarjev pri sanaciji bančnega sistema urejeno sodno varstvo. Ustavno sodišče je naložilo, da državni zbor najkasneje do petnajstega petega dva tisoč sedemnajst sprejme ustrezno zakonodajo. Spoštovani minister, do petnajstega petega dva tisoč sedemnajst, danes smo skoraj v začetku leta dva tisoč devetnajst. Zdaj vsi vemo, da Ministrstvo za finance je v prejšnjem mandatu že poslalo, predlog spremembe, zakonodaje, ki bi urejal to to sodno varstvo za izbrisance tako imenovanih podrejenih obveznic in pa delnic, vendar s predlogom zakona niso bili dejansko zadovoljni vsi deležniki, tako strokovna javnost kot širša javnost, kot izbrisani, kot Društvo malih delničarjev in ne nazadnje tudi poslanke in poslanci smo ta zakon zavrnili. Zdaj, vaš mandat je že približno sto dni. Zanima me, kdaj boste pripravili ustrezen zakon? Vemo pa na žalost, da dejansko danes Ministrstvo za finance na marsikaterem področju, zakonodaje, bi rekel, zamuja. Ne nazadnje smo bili zdaj priča tudi Zakonu o revidiranju, ko je Slovenija morala celo, plačevati kazen približno osem tisoč evrov dnevno. Dejstvo je tudi, da je v vmesnem obdobju, septembra, sodišče, sprejelo odločitev, da se enemu izmed lastnikov, obveznic Banke Celje in sedaj povezanem, Abanki naloži, da more sredstva, bi rekel, temu, ki je kupil te obveznice, povrniti skupaj z, glavnico in pa obrestmi. Zdaj, zanima me, spoštovani minister, kaj se dogaja na tem področju in kdaj, kakšno odločitev boste sprejeli na Ministrstvu za finance oziroma na Vladi Republike Slovenije. Hvala.